Señor presidente, llevamos una parte muy importante de esta legislatura denunciando la parálisis de Europa, alertados por el auge de los populismos, preocupados por las grandes crisis, como la de los refugiados, y creo que es el momento de ser valientes y de entender que son necesarias reformas fundamentales para la Unión Europea. Porque necesitamos una reforma de la zona del euro que se centre en conseguir una convergencia económica y social y que eso se traduzca en un crecimiento justo e igualitario. Porque necesitamos un pilar social —como hemos venido defendiendo los socialdemócratas europeos— que garantice los derechos de los trabajadores, que garantice los salarios dignos y las pensiones justas. Porque necesitamos un presupuesto de la Unión fuerte, que afronte nuevas políticas como la de defensa y la de cooperación, pero que no permita recortes en políticas fundamentales, como la cohesión y la agricultura.

Los tres hombres que presiden las instituciones europeas —el Parlamento, el Consejo y la Comisión— han establecido las prioridades para 2018 olvidando las políticas de igualdad de género no es prioridad la lucha contra la brecha salarial, no es prioridad la violencia de género, no es prioridad la conciliación. Es un olvido muy preocupante, porque dejamos de lado a la mitad de las voces europeas, a la mitad de las almas europeas, a la mitad de los corazones europeos las mujeres. Aquí estaremos para recordarlo y para ser la voz de vuestras conciencias.